Abgegebene Stimmen 725 Ungültige Stimmen 34 Abgegebene gültige Stimmen 691 Damit liegt die absolute Mehrheit, die notwendig ist, um im zweiten Wahlgang gewählt zu werden, bei 346 Stimmen.

Herrn Abgeordneten Tajani 287 Stimmen. Ich stelle fest, dass kein Kandidat und keine Kandidatin die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hat und wir somit in einen dritten Wahlgang eintreten müssen. Falls es keine weiteren Bemerkungen gibt, gehe ich davon aus, dass die Kandidaturen des zweiten Wahlganges auch für den dritten Wahlgang aufrechterhalten werden.

Es können auch bei diesem dritten Wahlgang erneut weitere Kandidaturen bekanntgegeben werden. Ich setze deshalb die Frist für die Abgabe von Kandidaturen für den dritten Wahlgang oder eventuelle Veränderungen gegenüber den jetzigen Kandidaturen auf

Diese Kandidaturen müssen beim Präsidenten, der die Sitzung leitet, eingereicht werden. Die Einreichungsstelle ist das Großraumbüro der Präsidentschaft. Die Kandidatur oder auch eine Veränderung der Kandidatur muss beim Stellvertretenden Generalsekretär eingereicht werden.